Paní předsedající, já se chci připojit k vystoupení svých kolegů. Kauza Titijev je obžaloba Putinova ruského režimu. Putin je přímo odpovědným za to, jak jsou porušována lidská práva v Čečensku, a takto to musíme pojmenovávat. V Čečensku je loutková vláda, která přímo spadá pod vládu Kremlu, a jenom připomínám, že jsme zde nedávno projednávali porušování lidských práv v Čečensku v souvislosti s trestní šikanou, mučením homosexuálů v této malé zemi. To znamená, opětovně se ukazuje, jakou tvář má Putinův režim, který nechává tamní autonomní vládce páchat na území Čečenska takováto zvěrstva. Je proto dobře, že toto usnesení přijímáme, ale opravdu bychom měli mít na paměti, co se v Rusku děje, při všech jednání evropských států s Ruskou federací a měli bychom permanentně upozorňovat na to, že Putin a Rusko v této situaci nemůžou být solidním partnerem Evropské unie.